Die Aussprache heute hat gezeigt, dass Finanzfragen, der Einsatz von Haushaltsmitteln, Planung und die Frage der politischen Kontrolle der Instrumente hochpolitische Fragen sind. Deshalb möchte ich zum Schluss der Debatte zusammenfassen, wie die Instrumente ausgestaltet werden. Wie wir sie realisieren, hat viel zu tun mit der Wahrnehmung der Europäischen Union durch die europäischen Bürgerinnen und Bürger und damit auch mit der Akzeptanz des Einsatzes der Mittel für das eine oder andere Instrument. Deshalb kann ich nur wiederholen, was ich heute Früh während der Beratung des Lenkungsausschusses der Arbeitsgruppe delegierte Rechtsakte mit Frau Ashton und Ihnen, Herr Kommissar, gesagt habe Schnell zu einer Lösung hinsichtlich der Delegierten Rechtsakte zu kommen unter Wahrung der rechtlichen und politischen Verantwortung der Gesetzgeber und der Kommission halte ich für dringend notwendig. Das Finanzierungsinstrument für die Kooperation mit industrialisierten Ländern wird eben in dieser Legislaturperiode grundlegend verändert.

Dabei sollen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen besonders berücksichtigt werden. Zu den leeren Bänken gegenüber, auch weil Herr Griffin nicht mehr da ist, sage ich Das halte ich für einen ganz wichtigen Beitrag für die Weltoffenheit der Europäischen Union und ihre Akzeptanz sowohl durch die Bürgerinnen und Bürger der EU als auch in den Ländern, mit denen wir in Austausch treten. Deshalb abschließend In erfolgreichen Kompromissverhandlungen zwischen Rat und Europäischem Parlament haben wir dieses Finanzierungsinstrument auf den Weg gebracht und versucht, es an die Herausforderungen der Zukunft anzupassen und uns in allen inhaltlichen Fragen zu einigen.